Elnök Asszony, 2008 októberében Nicolas Sarkozy francia elnök javaslatot tett egy uniós gazdasági kormány létrehozására. A javaslat olyan nyíltan jelentette egy szuperállam létrehozásának szándékát, hogy az elnevezést megváltoztatták. Azóta csak gazdasági kormányzásról van szó, nem egy önálló testületről. Az eredmény azonban ugyanaz a tagállamok gazdasági, költségvetési önrendelkezésének megvonása. A jelentésben szerepel, hogy a tagállami költségvetés tervezetek elfogadása előtt a nemzeti parlamentek pénzügyi bizottságai hívják meg parlamentjeikbe a gazdasági kormányzás területén illetékes uniós biztosokat. Az uniós biztosból, a commissioner ből így lesz a központi akaratot végrehajtó, közvetítő komisszár. És mindez persze a demokrácia jegyében. Ezért nem támogattam ennek a jelentésnek az elfogadását.